fjárheimildir og starfsmenn fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins frá guðlaugi þór þórðarsyni ráðuneytið tilkynnir að úrvinnsla fyrirspurnarinnar hefur reynst tímafrekari en ætlað var en mun svara henni eins fljótt og auðið er